Ich möchte mich bei Christa Klaß bedanken für die Arbeit, die sie hier geleistet hat.

Darum ist es auch eine Binnenmarktangelegenheit, dass wir diese europäische Zulassung hier zustandebringen.

Tatsache ist auch, dass wir dafür sind, dass alle Produkte, die auf unseren Markt kommen, nur mit Stoffen behandelt werden dürfen, die eine EU Zulassung haben.

Das ist auch für unsere Konsumenten wichtig zu wissen. Auch bei den Tierversuchen haben wir nachgeschärft. Hier müssen Ergebnisse auch von anderen Produzenten übernommen werden, damit man die möglichst geringste Anzahl von Tieren verwendet. Insgesamt ein runder Kompromiss.